Poďakovanie a kompliment Charlesovi Tannockovi za jeho líderstvo pri príprave tejto správy, ale aj za jeho nezlomnú podporu v procese integrácie Čiernej Hory. Uznanie patrí aj tieňovým spravodajcom. Čierna Hora dosiahla hmatateľný pokrok v integračnej agende. Dosahuje dobré výsledky v procese spoločenskej transformácie a reforiem, týka sa to tiež siedmych známych priorít Európskej komisie. Tieto procesy treba ďalej podporovať. Zostáva, samozrejme, mnoho problémov, najmä v oblasti vlády práva, boja proti organizovanému zločinu a korupcii, spolupráce štátu s občianskou spoločnosťou a sloboda médií, ale aj tu už sú vidieť výsledky. Ide o dlhodobé procesy, pre ktoré má Európska únia inštrumenty počas prístupových rokovaní. Čierna Hora je na západnom Balkáne šampiónom na ceste do Európskej únie a je aj faktorom regionálnej stability. Mali by sme ju preto v tomto úsilí ďalej podporovať.